To jest podstawowym obowiązkiem każdego państwa wobec jego własnych obywateli, a tym bardziej zrzeszenia państw, jakim jest Unia Europejska, wobec państw, które zrzesza. Nie rozumiem jak można mówić, że w związku z tym, że grupy przestępcze organizujące nielegalny przemyt imigrantów rozwiną jeszcze swoją infrastrukturę, mamy ograniczyć kontrolę nad